Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, une fois de plus, vous parlez essentiellement d'ouverture des marchés, une ouverture sans limites, qui va encore plus mettre l'Europe et ses États sous domination étrangère. Vous n'avez pas de stratégie de souveraineté, même européenne, face à des technologies étrangères qui sont des technologies de domination. Votre marché unique, en conséquence, livrera encore plus les données européennes aux GAFA travaillant avec les services secrets américains, pour l'Amérique et ses entreprises, contre nos entreprises.

L'Allemand Siemens se tenait également en très bonne place. Nous aurions dû faire naître un monopole européen, que votre concurrence interdit. Aujourd'hui, Alcatel est détruit par son alliance avec les États Unis, Siemens est dépassé au profit de sociétés américaines et chinoises, car il n'y a pas eu de protection du marché européen, comme nous avions une protection du marché national avant les règles européennes. La Russie et la Chine ont mené une politique de souveraineté pour relever ces défis, l'Europe non. Aujourd'hui, vous proposez un cloud européen.

Mais ce nuage sera t il dans le ciel des États européens, des citoyens qui veulent protéger leurs données? Votre approche libérale me fait craindre le pire. Vous le donnerez sans doute chez nous aux sociétés étrangères à l'Europe. Votre marché unique numérique, sans véritable stratégie, s'appuyant à nouveau sur les leaders européens pour en faire des leaders mondiaux, en les protégeant tout d'abord, dans un marché européen protégé, comme la Russie et la Chine l'ont fait pour préserver leur indépendance, est une soumission aux puissances extérieures. La Commission n'a pas d'ambition, car elle n'a pas de frontières, ni de souveraineté. Elle détruit, au nom de la concurrence et de l'ouverture, les États qui avaient une telle ambition. Je pense à la France et à l'Allemagne.